Cred, de aceea, că unele voci din Parlamentul nostru au fost prea dure cu Lady Ashton, având în vedere constrângerile la care a fost supusă noua construcție instituțională. Există, însă, desigur, loc pentru îmbunătățiri și cred că, în acest context, termenul cheie este flexibilitatea flexibilitate în ceea ce privește realocarea resurselor și a personalului, atunci când prioritățile politice se schimbă rapid, cum a fost cazul Primăverii arabe flexibilitate atunci când vorbim despre capacitatea de reacție a asistenței externe dar și mai multă flexibilitate atunci când sunt necesare decizii operaționale în cadrul politicii de securitate și apărare comune, cum s a întâmplat în cazul Mali. Introducerea votului cu majoritate calificată în Consiliu ar fi utilă în astfel de situații, acesta fiind, de altfel, cum se știe, permis de tratate. Aș dori, de asemenea, să subliniez faptul că, deși nu e menit să înlocuiască diplomațiile naționale, Serviciul de Acțiune Externă reprezintă o resursă într un context în care, la nivel național, scad bugetele pentru reprezentare diplomatică și consulară.